Señor presidente, señor comisario, efectivamente, el cambio climático ⸻ya está demostrado⸻ no es una cuestión de ideología, sino de supervivencia. Y debemos actuar de forma rápida, urgente, adoptando decisiones y acciones sin precedentes en nuestra historia. Si no lo hacemos así, el mundo se dirige hacia un incremento de más de tres grados centígrados a finales de siglo y habremos perdido cualquier oportunidad de actuar.

Porque lo hace en un momento fundamental a un año de que todas las partes firmantes del Acuerdo de París presenten, tengan que presentar sus compromisos nacionales

También en un momento como este año, en el que hemos visto cómo las devastaciones climáticas en forma de sequía, incendios, inundaciones han sido noticia cada día. La Unión Europea puede liderar este cambio en una cumbre de la que ya se ha dicho que no es para hacer discursos, sino para presentar acciones.

2050. En esta Cámara, recientemente, la presidenta designada de la Comisión anunció la primera ley climática europea, una gran ambición política, acompañada también de una gran ambición de financiación, señalando que el Banco Europeo de Inversiones se debe convertir en parte en banco climático. Por lo tanto, como miembro perteneciente a la delegación del Parlamento Europeo en esta cumbre, creo que tenemos que ser conscientes de que hoy, en el mundo global, en el ámbito del multilateralismo, solo la Unión Europea puede liderar este proceso de cambio.